Je crois que nous devons, lorsque nous faisons la promotion de la démocratisation à l'extérieur de nos frontières, respecter les us et les coutumes de chaque pays.

Notre modèle de démocratie ne doit pas être vécu comme une sanction et se doit d'être intégré de façon harmonieuse dans le pays hôte. Mais attention, la loi de l'impunité doit être combattue.

L'Union dispose là d'un instrument unique qui approuve démocratiquement, si j'ose dire, un processus démocratique. Le Parlement européen a la possibilité d'observer le déroulement. Il faudrait qu'il soit davantage impliqué dans le suivi.